Zarządzanie gospodarcze w strefie euro po raz kolejny było głównym tematem szczytu Unii w Brukseli. Ponownie rozważa się możliwość zmiany traktatu lizbońskiego, który w założeniu miał przecież usprawnić funkcjonowanie Unii, dotychczas jednak powoduje tylko zamieszanie w instytucjach unijnych i wśród opinii publicznej.

Niekoniecznie, jak twierdzono do tej pory, mamy Europę dwóch prędkości, ale jak wyartykułowano ostatnio w Parlamencie Europejskim nawet trzech prędkości dyrektoriat francusko niemiecki, inne kraje strefy euro i kraje, które nie weszły do tej strefy. Natomiast podczas dzisiejszego nocnego szczytu zdecydowano o anulowaniu długu Grecji w kwocie 100 miliardów euro i dokapitalizowaniu banku.

w obliczu groźby kryzysu we Włoszech, dlatego też należałoby się zastanowić nad możliwością stopniowego powrotu niektórych krajów do walut narodowych.